virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um svæðisbundna flutningsjöfnun á þingskjali fjögur hundruð fjörutíu og sjö markmið frumvarpsins er að styðja við framleiðsluiðnað og atvinnuuppbyggingu á landsbyggðinni með því að jafna flutningskostnað framleiðenda sem staddir eru fjarri innanlandsmarkaði eða útflutningshöfn og búa við skerta samkeppnisstöðu vegna hærri flutningskostnaðar en framleiðendur eru staðsettir nær markaði vinna hefur staðið við þetta frumvarp í nokkurn tíma í efnahags og viðskiptaráðuneytinu á ríkisstjórnarfundi sem haldinn var á ísafirði fimmti apríl síðastliðinn samþykkti ríkisstjórnin að ráðist yrði í sextán verkefni í samvinnu við heimamenn um eflingu byggðar og atvinnusköpunar í landshlutanum og fólst eitt verkefnið í því að efnahags og viðskiptaráðuneytið tók að sér að kanna möguleikana og koma á kerfi jöfnunar flutningskostnaðar í því frumvarpi sem hér er mælt fyrir má sjá afrakstur þeirrar vinnu við gerð frumvarpsins var höfð til hliðsjónar og markmið áætlunarinnar er bæði skilyrði til búsetu nýsköpunar og sjálfbærrar þróunar í öllum landshlutum og efla meðal annars samkeppnishæfni byggða og bæja landsins með margvíslegum aðgerðum í ályktuninni segir meðal annars að til að stuðla að bættum búsetuskilyrðum verði lögð áhersla á jöfnun húshitunarkostnaðar og flutningsjöfnun á vörum bæði fyrir almenning og fyrirtæki á landsbyggðinni í skýrslu nefndar um möguleg viðbrögð stjórnvalda vegna hækkandi olíuverðs sem skipuð var af fjármálaráðherra lagt til að komið yrði á flutningsjöfnun til að jafna tiltekinn hluta flutningskostnaðar á svæðum fjarri höfuðborgarsvæðinu þá kom fjórðungssamband vestfirðinga í samvinnu við atvinnuþróunarfélag vestfjarða á framfæri ítarlegu minnisblaði dags sjöunda júlí tvö þúsund og ellefu til efnahags og viðskiptaráðuneytisins um mikilvægi þess að stjórnvöld taki upp jöfnun flutningskostnaðar þar sem flutningskostnaður skekki samkeppnisstöðu svæða á borð við vestfirði umræða um jöfnun flutningskostnaðar á íslandi er langt í frá ný af nálinni og hefur staðið áratugum saman án nokkurrar sýnilegrar niðurstöðu á seinni hluta árs tvö þúsund og tvö var skipaður vinnuhópur af þáverandi samgönguráðherra til að gera yfirlit um flutningskostnað fyrirtækja og hvernig hann hefði þróast undanfarin ár og skilaði sá vinnuhópurinn ráðherra skýrslu um flutningskostnað í janúar tvö þúsund og þrjú í þeirri skýrslu var fitjað upp á flutningsjöfnunarstyrkjum en ekki varð af því að gripið yrði til aðgerða þá hefur byggðastofnun í tvígang gefið út skýrslur um greiningu á könnun á flutningskostnaði sem gefnar voru út á árunum tvö þúsund og fjögur og tvö þúsund og fimm í báðum skýrslum var sú tillaga lögð fram að stjórnvöld tækju upp kerfi flutningsaðstoðar á borð við það sem er við lýði í svíþjóð þar sem það var niðurstaða byggðastofnunar að flutningskostnaður framleiðslufyrirtækja væri verulegur útgjaldaliður í rekstri þeirra og miklu hærri en hjá sambærilegum fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu enda færi allur almennur inn og útflutningur um hafnir á höfuðborgarsvæðinu í júlí tvö þúsund og átta kom enn út skýrsla starfshóps um fyrirkomulag flutningsjöfnunar sem hafði að geyma tillögur starfshóps sem viðskiptaráðherra skipaði í desember tvö þúsund og sjö til að meta þau áhrif sem kynnu að verða þegar flutningsjöfnuður olíu var lagður niður með hvaða hætti bæri að mæta slíku og jafna flutningskostnað almennt sem fyrr segir hefur efnahags og viðskiptaráðuneytið nú undanfarna mánuði unnið að tillögum um jöfnun flutningskostnaðar og byggt þær í sjálfu sér á mörgum þeim skýrslum og greiningum sem fram hafa farið áður stuðst hefur verið við ályktanir sem af þeim skýrslum hafa verið dregnar en að auki aflað upplýsinga um kerfi af þessum toga í noregi sem hafa verið samþykkt af eftirlitsstofnun efta og í svíþjóð sem framkvæmdastjórn evrópusambandsins hefur samþykkt í frumvarpinu sem hér um ræðir er gert ráð fyrir að veita styrki til framleiðenda sem staðsettir eru fjarri innanlandsmarkaði og útflutningshöfn og búa við skerta samkeppnisstöðu vegna hærri flutningskostnaðar en framleiðendur staðsettir nær markaði styrkirnir greiðast úr ríkissjóði og flokkast sem ríkisstyrkir samkvæmt reglum e e s samningsins þá er fjallað í frumvarpinu um hvaða vörur teljist styrkhæfar og til styrksvæða teljast þau svæði þar sem heimilt er að veita byggðaaðstoð samkvæmt byggðakorti en samkvæmt núgildandi byggðakorti sem gildir á íslandi mega stjórnvöld veita byggðastyrki til verkefna í landsbyggðakjördæmunum þremur norðvesturkjördæmi norðausturkjördæmi og suðurkjördæmi framleiðendur geta verið hvort heldur er einstaklingar með lögheimili á styrksvæði eða lögaðili með heimilisfestu á styrksvæði ekki er sett neitt lágmark á styrkfjárhæð og er það gert til að tryggja að einyrkjar í framleiðsluiðnaði eigi jafna möguleika á styrkveitingum eins og stórframleiðslufyrirtækin veittir eru styrkir vegna flutnings frá styrksvæði ef framleiðslan er annaðhvort fullunnin vara eða hálfunnin vara og til styrksvæðis ef um er að ræða hrávöru eða hálfunna vöru sem er nauðsynleg til að endanleg framleiðsla geti átt sér stað á svæðinu þá er skilyrði að ávallt sé valin hagkvæmasta flutningsleið hvort sem er á sjó landi eða lofti í því sambandi skal meta saman lengd ferðar og kostnað enda getur í einhverjum tilvikum verið ódýrara að flytja lengri leið en styttri leið er þetta í samræmi við ríkisstyrkjareglur e e s samningsins um mat á því hvenær framleiðandi er að greiða hærri flutningskostnað var stuðst við greiningu sem elías jónatansson iðnverkfræðingur vann fyrir samgönguráðuneytið í maí tvö þúsund og sjö svo og greiningu sem lögð var fyrir fund ríkisstjórnarinnar af sama aðra í apríl síðastliðinn sem og sérstakar greiningar sem ráðuneytið hefur gert í ágúst til september á þessu ári í ljósi þessara útreikninga er í frumvarpinu gert ráð fyrir að styrkir vegna vöruflutninga til allra skilgreindra styrksvæða verði tíu prósent ef lengd ferðar er að lágmarki tvö hundruð fjörutíu og fimm kílómetrar en ef flutt er til eða frá tilteknum svæðum í norðvesturkjördæmi verður styrkurinn tuttugu prósent ef flutningslengd fer yfir þrjú hundruð níutíu kílómetra frumvarpið gerir ráð fyrir að sett sé þak á styrki og nemur þá tvö hundruð þúsund evrum á þriggja ára tímabil eða um það bil þrjátíu og þrjár milljónir króna á skráðu gengi frá þrítugasta og fyrsta ágúst síðastliðinn inn í þá fjárhæð skal einnig reikna aðra styrki sem framleiðandi hefur fengið frá opinberum aðilum með því að setja þetta hámark á styrki fellur umrædd ríkisaðstoð undir reglur eftirlitsstofnunar efta um minni háttar aðstoð eða eftir minimaxreglunni og er þar af leiðandi ekki tilkynningarskyld til eftirlitsstofnunar fyrir liggur að ef fjárhæð hámarksaðstoðar væri hærri yrði að leita formlega eftir samþykki esa áður en styrkjakerfinu yrði hrint í framkvæmd og það mundi þá tefja það að hægt væri að koma þessu kerfi á gert er ráð fyrir að frumvarpið taki gildi fyrsta janúar tvö þúsund og tólf og gildi til ársloka tvö þúsund og þrettán og falli þannig gildistími kerfisins saman við gildistíma núgildandi byggðakort eftirlitsstofnunar efta fyrir árslok tvö þúsund og þrettán er þá lagt til að fram fari endurskoðun á lögunum með tilliti til nýs byggðakorts og nýrra útreikninga á flutningskostnaði samkvæmt kostnaðarmati við frumvarpið er gert ráð fyrir að útgjöld ríkissjóðs gætu aukist um nálægt tvö hundruð þrjátíu milljónir króna á næsta ári vegna styrkveitinganna og geta má þess að í fjárlögum sem samþykkt voru í gær er gert ráð fyrir tvö hundruð milljóna króna til þessa verkefnis erfitt er að fara nær

ég vil að lokum leggja áherslu á að ég tel mjög skynsamlegt að við förum af stað með þessum hætti og horfum fyrst og fremst á framleiðsluþáttinn auðvitað kemur til álita í framhaldinu þjónustuþátturinn það kemur líka auðvitað til álita hvort styrkfjárhæðirnar eigi að vera hærri en ég held að þegar farið er af stað í svona verkefni sé eðlilegt að vera ekki að vekja óraunhæfar væntingar og ekki heldur kannski að teygja kerfið of langt heldur þróa það síðan áfram stig af stigi aðalatriðið er að hér er loksins lagt af stað í þá vegferð að jafna samkeppnisaðstæður að þessu leyti og ég bind miklar vonir við að þetta frumvarp geti átt hraða leið í gegnum þingið nú er það auðvitað svo að það er seint fram komið og hefur meðal annars tafist vegna anna í fjármálaráðuneytinu afgreiðslu kostnaðarmata en ég held samt að þá væri það mikilsvert ef það gæti farið eins hratt í gegnum þingið og þingið treystir sér til ef það næðist að gera það að lögum fyrir jólahlé þá er auðvitað ljóst að það eru fjármunir á fjárlögum næsta árs til að unnt sé að byrja starfrækslu kerfisins strax í upphafi nýs árs en það er auðvitað í höndum þingsins hversu hratt þingið treystir sér að afgreiða málið ég mælist til þess virðulegi forseti að að lokinni þessari umræðu verði frumvarpinu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar